virðulegi forseti ég vil fyrst af öllu hér í upphafi máls míns þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þau vinnubrögð sem hann viðhefur í þessu máli sú munnlega skýrsla sem hann hefur hér flutt er góður grunnur til samtals og hinn skriflegi grunnur hennar sömuleiðis það er fagnaðarefni að fá svona vandaðan og yfirvegaðan grunn til umræðu um jafn flókið og vandasamt mál og það sem hér er til meðferðar ég vil í fyrsta lagi minna á að það er flokkssamþykkt samfylkingarinnar um að andstöðu við að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni ég var sjálfur andvígur þeirri tillögu sem var grunnur þessarar vinnu sem hér um ræðir og efasemdir mínar í þessu máli hafa ekki minnkað ég vil í fyrsta lagi nefna að mér finnst grunnhugmyndin um að tilvist alþjóðlegs markaðar þjónustumarkaðar að þessu leyti að hún kalli á einhvers konar breytingar á reglum um staðgöngumæðrun af velgjörð að mér finnst hún ekki ganga upp

það er engin sérstök ástæða fyrir því að alþjóðlegur þjónustumarkaður að þessu leyti þurfi að kalla á breytingar á reglum

sem skipta lykilmáli í þessu máli um að konur ráði líkama sínum en það er ekki síður mikilvægt að varpa kastljósinu á þá staðreynd að með staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verður til nýr einstaklingur sem hefur réttindi það fylgja honum skyldur þeirra sem að honum standa og það fylgja honum tilfinningar væntingar þrár sem ekki er hægt að gera að fullu ráð fyrir eða leggja grunn að eða sjá fyrir í löggjöf í hinni ágætu greiningu sem ráðherra hefur lagt fram er til dæmis fjallað um að ekki sé hægt að leggja til grundvallar meginviðhorf samningsréttar að þessu leyti og því er ég sammála það sé ekki heldur hægt að binda móður fyrir fram það þýðir þá líka að hún hlýtur að hafa eitthvert svigrúm til þess að skipta um skoðun og hver er réttur hennar til þess að skipta um skoðun eftir að barnið er fætt og hvernig er hægt með bindandi hætti að krefjast þess að manneskja afneiti tilfinningum sínum fyrir fram ef menn gefa sér það að hin almennu viðmið samningsréttar eins og samningsfrelsisins gildi ekki á þessu sviði og ég er sammála því mati það er líka ekki einfalt að gera þennan greinarmun á hagnaðarskyni og velgjörð hvað með fólk í félagslega mun lakari stöðu hvað með fólk í mun efnalega lakari stöðu hvað með fá sem á alls kostar félagslega og efnalega til þess að fara fram á ýmislegt af vinum og ættingjum þar færast auðvitað til þessi mörk milli velgjörðar og hagnaðarskyns en það er líka þannig að um leið og við mundum festa í lög almennar heldur um staðgöngumæðrun af velgjörð færum til markalínurnar um möguleika fólks á að standa gegn og við breytum þrýstingnum á þá sem til greina koma og þær konur sem koma til greina sem staðgöngumæður við segjum að þetta sé ásættanlegt með ákveðnum hætti og það er staða sem ég er ekki farinn að sjá rök fyrir